Musíme volat po propuštění takto nezákonně držených občanů Číny a samozřejmě volat i po tom, aby byly dodržovány závazky, které na sebe Čína vzala. My bychom měli o těchto závazcích mluvit na našich setkáních s čínskými představiteli a zároveň na našich delegacích. Pokud vyrážíme do Číny, neměli bychom se skutečně bát mluvit o těchto tématech. Já mám někdy pocit, že záměrně z důvodů diplomatických o tom nehovoříme, ale kdo jiný má hovořit než poslanec Evropského parlamentu, i pokud je na delegaci v Číně.